Pani Komisarz! Czy przeprowadzono analizy na temat skutków wprowadzenia minimalnych stawek płacowych?

Co stanie się z tymi firmami, które, dbając o jakość świadczonych usług i warunki pracy kierowców, zaciągnęły kredyty na zakup nowoczesnych samochodów nota bene w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Francja, kraje skandynawskie czy Włochy? Jak firmy te poradzą sobie ze spłatą tych zobowiązań finansowych, gdy dodatkowo zostaną jeszcze obciążone znacznym wzrostem kosztów administracyjnych? Jak wprowadzenie minimalnych stawek płacowych, biorąc pod uwagę potencjalne skutki dla rynku pracy w Polsce, ma się do polityki Unii Europejskiej na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz polityki wspierania małych i średnich firm w krajach członkowskich? Nie znam przekonujących odpowiedzi na te pytania. Kto przyjmie na siebie odpowiedzialność, gdyby moje obawy potwierdziły się?